Nog nooit was de CO concentratie zo hoog als nu. Het bewijs van klimaatverandering zien wij bijna elke dag. Het eerste decennium van deze eeuw zagen wij drie keer zoveel natuurrampen als enkele jaren daarvoor.

Ik juich dan ook het besluit van China en de Verenigde Staten toe om gezamenlijk de aanpak van klimaatverandering op te pakken. Hoewel de reactie op Capitol Hill natuurlijk het ergste doet geloven.

Twintig procent zero emission energie in 2030 betekent een extra 800 tot 1000 gigawatt aan capaciteit en dat is bijna de gehele huidige elektriciteitsproductie in de Verenigde Staten. Dus laten wij niet zeggen dat wij in Europa veel doen en de rest van de wereld niet.

Maar wij moeten oppassen, want de bottom up benadering waarvoor wij sinds het échec van Kopenhagen hebben gekozen, is absoluut geen garantie voor succes.

Laten wij naast het Lima Parijs traject ook heel eerlijk blijven zelfs bij het meest rooskleurig Lima Parijs scenario zullen wij onvoldoende doen en zullen wij niet onder die limiet van twee graden blijven. Mijn vraag aan de Commissie is dan ook heeft u ook een meersporenbeleid naast dit VN beleid? Moeten wij niet vooral ook investeringen in vervuilende brandstoffen zoveel mogelijk ontmoedigen, bijvoorbeeld via een heel goed functionerende fuel quality directive Ook daar heb ik graag een reactie van de Commissie op.